Bardzo pana proszę, żeby sprawdził pan na liście nie byli brani pod uwagę posłowie, którzy wypowiadali się miesiąc temu. Także ci, którzy wypowiadali się dwa miesiące temu, mieli mniejsze szanse. Bardzo pana proszę o sprawdzenie tego faktu. Może pan przyjść do mnie do gabinetu i sprawdzimy to razem.